À l'heure où les projecteurs du monde entier sont pointés en direction de la forêt amazonienne, un autre drame a lieu dans l'indifférence générale celui de la déforestation de l'Afrique. Les forêts du continent africain disparaissent plus vite que les autres. L'explosion démographique est d'ailleurs l'une des causes majeures qui provoque cette accélération infernale. En coupant des arbres pour y étendre les zones agricoles, on détruit une biodiversité pourtant essentielle à la pérennité des cultures. L'expression couper la branche sur laquelle on est assis n'a jamais été aussi vraie, dramatiquement vraie. À cela s'ajoutent les problèmes qu'on rencontre partout ailleurs.

Une catastrophe annoncée, quand on sait que c'est là que se trouve la forêt tropicale du bassin du Congo deuxième plus grande forêt du monde, demain réduite à néant? Surpopulation ou surexploitation, des Africains risquent d'être complètement dépassés.